Paní předsedající, málokdy souhlasím se svým předřečníkem, ale myslím si, že v některých věcech měl prostě pravdu. Myslím si, že vytvoření nadnárodní kandidátky v době, kdy jsme vždycky zodpovědní ve svých vlastních státech a poslanec vlastně vychází ze země s určitými zkušenostmi, je prostě nesmysl a já naprosto souhlasím s tím, že to, jakým způsobem jsou dneska rozdělována a distribuována místa po poslancích z Velké Británie, je taky další nesmysl.

Takže já jsem pro tuto zprávu nemohl hlasovat, i když jsem federalista a i když bych si přál, abychom v Evropě více spolupracovali.